L'action humanitaire de l'Union européenne, ses instruments de coopération au développement, sa diplomatie plus performante ne sont, certes, pas une garantie de succès, mais privée de cet apport, l'action de l'OTAN est condamnée à l'échec. D'un nouveau dosage de tous ces éléments va se dégager il faut l'espérer une perspective plus prometteuse pour les citoyens afghans.